Après neuf mois de commission spéciale au sein du Parlement européen, nous aboutissons à un texte bien timide. Il ne répond qu'à la marge au défi de la protection de la santé des Européens face aux pesticides. Néanmoins, je note la présence de quelques avancées qui seront déterminantes dans l'élaboration d'une réforme approfondie des processus d'autorisation des pesticides. J'ai donc voté en faveur de ce rapport tout en gardant à l'esprit que nous devrons, d'une manière ou d'une autre, contraindre l'EFSA à plus de transparence afin d'éviter les conflits d'intérêts.